W imieniu polskiej delegacji skupionej w Europejskiej Partii Ludowej, ale także większości polskiego społeczeństwa, które jest proeuropejskie, prodemokratyczne, z dużą nadzieją czekamy na skuteczną pracę Komisji Europejskiej w przedstawionym przez Panią składzie. To rzeczywiście jest tak, że obywatele martwią się o jakość życia, dlatego tak ważna jest polityka klimatyczna, ochrona środowiska, ale także kwestia zdrowia.

By realizować zadania gospodarcze, potrzebny jest dobry budżet. Stawiamy siebie do dyspozycji, żeby był on większy, a nie mniejszy, żeby można było tworzyć nowe miejsca pracy, żeby można było stawiać na innowacyjność, rozwój gospodarki, na kwestię rozszerzenia i edukacji.